Vandaar ook dat het Parlement de begroting 2020 ziet als een brug naar de volgende planningsperiode.

Dat wil zeggen dat er meer moet gebeuren op het vlak van klimaat.